La nivel european, problematica informării și consultării lucrătorilor are ca scop principal întărirea dialogului social, în vederea asigurării unui pachet de măsuri sociale consistente în toate statele membre. Aceasta va duce, în mod cert, la prevenirea și gestionarea proceselor de restructurare, mai ales în această perioadă dificilă de criză economică și socială, care se resimte în toate domeniile. Consider important să se fixeze un cadru general minim de cerințe necesare legate de dreptul de informare și consultare al lucrătorilor în tot spațiul comunitar și în concordanță cu liniile directoare ale Strategiei 2020 în materie de politici sociale. Știm că, în cazul luării unei decizii de restructurare, procesul ca atare nu afectează doar o întreprindere, având în vedere că societățile lucrează mai mult în rețele. De aceea, măsurile luate la nivel european pentru a preveni asemenea situații atât pentru lucrători, cât și pentru angajatori, trebuie să fie solide și să limiteze impactul restructurărilor.